Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je suis contente de voir que la présidence néerlandaise nous envoie le ministre de la défense. On va attaquer l'évasion fiscale avec des moyens militaires, c'est peut être une bonne chose.

Beaucoup plus sérieusement, c'est un sujet sur lequel, pour le groupe libéral, il ne fait aucun doute qu'il y a une action à mener à deux niveaux. Il y a d'abord une action d'enquête, et je crois que nous sommes en tout cas favorables, comme d'autres groupes dans cet hémicycle, au fait d'essayer d'approfondir le travail qui a été fait par les journalistes et auquel M.

Cela a été dit, il y a des textes à adopter dans un certain nombre de domaines, et nous saluons les nouvelles propositions, notamment au sujet de la communication d'information, à savoir le travail qui a été adopté par la commission aujourd'hui.

En tout cas, il ne faut pas se contenter de mettre des choses sur le papier. Les questions de la mise en œuvre, du contrôle et des sanctions éventuelles contre les personnes qui ne respectent pas les règles devraient, à mon sens, être approfondies, notamment au niveau mondial. Nous avons voté ce matin mon rapport, un petit rapport d'initiative sur notre rôle dans les enceintes globales. Je pense que l'une des valeurs ajoutées de l'Union européenne, cela doit être de se battre pour la mise en œuvre et pour les sanctions. Nous, nous sommes un ordre de droit, et il faut que cela se répande au niveau mondial. Encore une fois, nous serons à votre disposition, la présidence et la Commission, pour vous aider. C'est un sujet sérieux et qui, malheureusement, n'est pas près de disparaître de nos écrans radars.